Byť tato země učinila nepopíratelný pokrok v oblasti ekonomického rozvoje, zajištění řekněme sociálních jistot pro své občany, tak pokud jde o náboženskou svobodu, násilí na ženách anebo dokonce tedy vůči sexuálním menšinám, tak ta situace se vyvíjí skutečně nedobře, tragicky.

Dokáži pochopit to, pokud stát reguluje jakési veřejné projevy, ale pokud někdo v privátní sféře žije svůj vlastní život, ať náboženský nebo sexuální, tak to si myslím, že by mělo zůstat v jeho svobodě, a proti takovémuto trestání bychom se měli jednoznačně ozvat.